Oczywiście polski rząd powinien bronić wszystkich osób bez względu na religię i orientację.

Dlatego jeżeli dzieje się inaczej, to ja bardzo prosiłbym panią poseł, żeby podała przykład, że polski rząd narzuca wszystkim katolickie wartości. Bo na poziomie ogólnym to, jak Państwo widzicie, wszystkim nam bardzo fajnie się dyskutuje, ale kiedy poprosiłem polskiego przedstawiciela, żeby podał przykład tych rzekomych stref, które są tworzone w Polsce, to nie potrafił od razu podać.

Na poziomie ogółów to można mówić wszystko.

Natomiast kiedy zapytamy, pokażcie szczegóły, bo jesteśmy profesjonalistami, to zawsze kończy się dokładnie tak samo.

Skoro pani twierdzi, że taka ideologia nie istnieje, a prezes Kaczyński nigdy nie mówił o ludziach, tylko mówił o ideologii i nie używał takich słów, bo Pani też nie potrafi podać dokładnego cytatu i robi to pani celowo, dlatego proszę powiedzieć, jeżeli rzeczywiście taka ideologia nie istnieje, to proszę powiedzieć, czym zajmują się katedry gender na świecie, skoro taka ideologia nie istnieje.